Integrovaná námořní politika není v kontextu Evropské unie projednávaná poprvé, přesto je stále velmi složité skloubit ochranu životního prostředí, rybolov, dopravu, energetiku, průmysl, vědu a výzkum a zasadit různé aspekty rozvoje do jednotného plánu. Zpráva Komise odpovídá na otázku, jak je plněn akční plán obsažený v modré knize z roku

Pro vnitrozemské regiony je ale prioritní propojení námořní politiky s politikou lepšího a racionálního využití hlavních evropských toků, viz bod 40 zprávy.

Bohužel, už střední část Dunaje po proudu od Vídně, včetně přítoku Labe od Magdeburku proti proudu, je ve stínu tohoto úsilí. O dopravním využití těchto toků se hovoří daleko méně a investice do zlepšení splavnosti jsou na okraji zájmu Evropské komise a Rady. Je to jistě škoda, protože tím zůstává nevyužit i velký energetický potenciál těchto toků, a zároveň se zbytečně vytváří tlak na rozšiřování překladišť v přístavních městech, která převádějí nákladní dopravu z lodí na železnice a silnice při nevyužívání kapacit říčních přístavů. Samozřejmě vedle navazující lodní, železniční a silniční dopravy je třeba zásadně řešit otázky ochrany přírody a energetického využití pobřežních regionů. Zde se logicky nabízí doplnění otázek, které ve své zprávě klade Gesine Meissnerová, o dvě další, a to o návaznost námořní a říční dopravy a jejich souvislosti.